Monsieur le Président, tout d'abord je voudrais féliciter nos collègues de l'extrême droite, qui sont de vrais Tartuffes de la liberté de la presse et qui aujourd'hui nous donnent de belles leçons. Sans la corruption, Daphne serait encore en vie ce sont les mots du mari de la journaliste assassinée, Daphne Caruana. Nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il faut faire toute la lumière sur cette affaire. Mais au delà de l'atteinte aux droits fondamentaux de la presse indépendante, c'est à sa famille que je voudrais penser, qui attend des réponses. La responsabilité de cet assassinat, nous la partageons tous, chers collègues. Notre renoncement collectif face à la corruption a aussi tué Daphne. Faut il qu'il y ait encore des journalistes qui meurent pour que nous en parlions ici?

Il sera d'ailleurs bientôt député européen. Qui se souvient que Malte est dirigée par un gouvernement d'un parti soi disant socialiste, membre du PSE, et dont des députés siègent dans cet hémicycle?

Je vous le demande, chers collègues combien de temps devrons nous accepter que des journalistes meurent pour mettre en lumière les défaillances de nos gouvernants?